Am solicitat să intervin pentru a face un apel către Victor Ponta, liderul socialiștilor români și Crin Antonescu, președintele PNL. Cei doi i au obligat pe deputații români din Grupurile Socialist și ALDE să voteze, în martie, împotriva Acordului din Consiliul European, referitor la Cadrul financiar multianual.